Señora presidenta, nuevamente hay propuestas de movimientos en la reciente lista de países que no cooperan en materia fiscal nuevamente, sin una información convincente sobre los criterios por los que unos países entran, salen o nunca han estado. Formar parte de la lista o no parece obedecer a un mecanismo de presión para que los terceros países implementen medidas liberalizadoras a nivel comercial, en vez de corregir las conductas fiscales opacas o directamente fraudulentas. Nuestro Grupo ya expresó en el Pleno su objeción a la presencia en esta lista de algunos países como Túnez, donde precisamente la población lleva años echándose a la calle contra la asfixia de las políticas neoliberales.

Nada ha cambiado, salvo que crean que la tormenta de los papeles de Panamá ya ha pasado y que pueden lavar la cara de los países paraísos o pagar así los servicios bancarios tan lucrativos para unos pocos y tan costosos para la mayoría de la ciudadanía.